Los grandes proyectos tendrían que llevar vinculado un programa de becas para que las grandes universidades y los grandes institutos tengan más becarios y de esta manera los podamos formar.